Stellen wir uns die europäischen Regionen doch einmal einen Moment ohne europäische Regionalpolitik vor. Viele Städte und ländliche Regionen würden entscheidende Impulse für den Strukturwandel verlieren. Die Grenzregionen würden wir alleine lassen mit den Problemen der Grenzpendler und der grenzüberschreitenden Infrastrukturen. Die Sozialpolitik könnte nicht länger von europäischen Beiträgen für Bildungs und Beschäftigungspolitik profitieren. Dem Mittelstand würden wir es verweigern, sich erfolgreich in internationale Netzwerke einzubringen. Europa ohne Regionalpolitik würde bedeuten, dass die Gemeinschaft in den Regionen ihr Gesicht verliert. Deshalb sind wir mehr als irritiert von Signalen aus der Kommission, die etwa Sozialprogramme ohne die Klammer der Strukturförderung vorschlagen. Das wäre der Weg zum Sozialmonopol der Kommission ohne die Regionen oder die Forderung nach einer Förderpolitik nur noch für die Schwächsten, und das würde doch bedeuten, europäische Zusammenhänge komplett aus den Augen zu verlieren und in das Zeitalter der Renationalisierung zurückzufallen. Ob diese Papiere der Kommission nun öffentlich sind oder nicht, das Europäische Parlament wird den darin angedeuteten Weg einer Regionalpolitik ohne die Regionen nicht mittragen. Das soll nicht heißen, dass wir uns Reformen verschließen. Neue Herausforderungen in der Umwelt, in der Energiepolitik oder im demografischen Wandel, das müssen und können wir in die bewährten Förderstrukturen integrieren. Ich bin auch dafür, dass der europäische Beitrag in den Regionen messbarer wird. Und wir müssen die Mitgliedstaaten stärker sanktionieren, die immer wieder den Nachweis einer seriösen Mittelverwaltung schuldig bleiben. Mehr regionale Mitfinanzierung, mehr Darlehensfinanzierung, mehr Transparenz, mehr Effizienz, in diese Richtung erwarten wir Vorschläge für Reformen der Kohäsionspolitik.